Tout dépendra de l'issue des négociations, qui s'avère déjà problématique. En effet, avec l'ouverture du libre échange, de nombreux pays ACP ne sont pas en mesure de concurrencer les produits à bon marché de l'Union européenne qui inondent les pays du Sahel en Afrique. Illustrons notre propos avec l'exemple du lait en poudre venu d'Europe et vendu sur les marchés africains.

En outre, la migration est le sujet d'actualité qui préoccupe aussi bien l'Union européenne que les pays ACP. Cependant, nous devons veiller à ce que les fonds de développement ne soient pas liés aux mesures draconiennes de la politique migratoire de l'Union européenne, qui est devenue un outil à double tranchant. Elle a permis aux racistes d'actionner les sirènes de la peur et de dissimuler ainsi leur haine et leur xénophobie sous le couvert du manque de sécurité. Nous devons au contraire chercher à ajuster nos priorités sur celle de nos partenaires l'élimination de la pauvreté, l'éducation et la formation professionnelle, la promotion de la migration légale et la possibilité d'un retour au pays d'origine suivi d'une réinsertion volontaire afin de parvenir à un véritable accord qui corresponde aux objectifs du développement durable. Nous ne devons pas conditionner l'aide au développement en érigeant des barrières trop élevées en matière de climat, de migration et de sécurité. Promouvoir une telle politique est contradictoire aux valeurs de l'Union européenne et aux principes qui régissent les rapports entre partenaires. Imposer ce genre de politique aux pays ACP est par bien des points comparables à une politique néo colonialiste. Nous devons avoir avec nos partenaires des atomes crochus en vue d'un partenariat qui reflète les aspirations aussi bien de l'Union européenne que des pays ACP.